Czy naprawdę o tyranię większości czy może o to, żeby znieść ostatnią zaporę, która ochroni naszą wolność, czyli o to, żeby zniewolić opinię publiczną naszych narodów?